se trata de un gran avance. Y el compromiso de la señora Angelilli con la causa de la protección de los niños es uno de los propósitos más nobles que puede asumir un parlamentario.

Los abusos sexuales contra ellos deben ser prevenidos con nuevas medidas legislativas y reprimidos con dureza en los códigos penales. El llamado turismo sexual y la pornografía infantil son formas de explotación que deben ser objeto prioritario de la represión legal, incluyendo acuerdos internacionales al respecto. A mi juicio, todos los tratados de libre comercio con países terceros y la ayuda al desarrollo deben incluir una cláusula de protección de los niños. También debemos poner la mira de nuestra gran preocupación en el adoctrinamiento infantil que se da en ciertos países de pobreza estructural que entregan a muchos niños, hijos de la poligamia, a escuelas con apariencia religiosa para evitar la falta de sustento y el hambre. Los niños sicarios, los niños guerreros y los niños camellos del menudeo son una de las formas más abominables de explotación, fenómeno extendido en dos continentes y con repercusiones sociales irreversibles. Los programas para recuperar a las víctimas infantiles de la prostitución forzada deben ser una prioridad política y social de la Unión. La línea 11600 debe tener el compromiso y el apoyo sin fisuras de todos los Estados miembros.